Tegen 2015 moet men met een nieuwer plan te komen, een sterker plan, ook wat betreft de middelen, die zullen worden ingezet voor klimaat en energie.

Transparantie en witwasbeleid.